Dodatkowo potrzebna jest ze strony państw członkowskich usystematyzowana pomoc dla osób, które chcą wyjść z prostytucji, bo pamiętajmy, że często prostytucja ma charakter pewnej konieczności związanej właśnie z kwestiami ekonomicznymi.